C'est une bonne nouvelle et nous espérons que vous ferez preuve d'ambition mais aussi de réalisme dans cet exercice qui, reconnaissons le, est périlleux pour une présidence.

Il se trouve que c'est la voie empruntée par le Parlement pour dégager sa position.

elles concernent la politique agricole commune et de cohésion, les programmes phares de l'Union comme Erasmus ou Horizon 2020 pour la recherche, les nouveaux défis en matière de défense, de migration, d'innovation, de sécurité ou encore de numérique, le respect de l'état de droit et, bien sûr, le défi du changement climatique.

L'objectif est simple garantir la qualité et l'efficacité des politiques publiques européennes. Permettez moi de penser, Madame la Ministre, que le réalisme est plutôt du côté du Parlement, car, celui ci est assurément très ambitieux pour les Européens. C'est bien parce que nous portons cette ambition que nous martelons l'urgence de faire avancer le dossier des ressources propres. Aujourd'hui, la prédominance des contributions nationales alimente la logique du juste retour et ignore la valeur ajoutée européenne. Or, avec les ressources propres, nous pourrions non seulement limiter cette stratégie viciée mais aussi accompagner et renforcer les politiques de l'Union grâce à un mécanisme de recettes incitatif.